Timmermans nous propose un document de réflexion sur les objectifs du développement durable de l'Union européenne, dans lequel il nous présente trois scénarios.

Voilà que nous continuons à analyser, à envisager des stratégies en matière d'objectifs de développement durable pour 2030, objectifs déjà établis en 2015 par les Nations unies.

Est ce vraiment cela, ce que vous faites quand votre maison brûle? Ne seriez vous pas en train de courir à gauche et à droite pour chercher de l'eau, des couvertures, bref, en train de réagir pour éteindre le feu? Alors, contrairement à beaucoup de décideurs politiques, la jeunesse européenne a pris la mesure de l'enjeu. Aujourd'hui, nous avons les solutions techniques pour réduire notre empreinte écologique. Certes, il faut continuer à la perfectionner, il faut avoir une approche juste juste au niveau européen ce n'est pas aux classes sociales défavorisées qu'il revient de payer le coût de la transition écologique et juste au niveau mondial nous ne pouvons pas faire souffrir d'autres pour avoir plus d'air pur ici. Maintenant, il faut établir les bonnes priorités politiques, il faut coordonner nos actions pour le climat, établir une feuille de route ambitieuse, avec des délais, avec des objectifs clairement définis dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la mobilité, de l'agriculture. La transition écologique et solidaire ne peut plus attendre. Nous avons réussi à faire tomber le mur de Berlin, à aller sur la lune. C'est pourquoi atteindre nos objectifs climatiques est possible, nous pouvons y arriver aussi.